2015. Cuando en el año 2000 se aprobó la Declaración del Milenio no habríamos imaginado que el paisaje iba a cambiar tanto en estos momentos es muy difícil que muchos países mantengan su nivel de cooperación al desarrollo debido a la crisis que están atravesando. Por eso, debemos plantear nuevas formas de ayuda al desarrollo con objetivos claros, coherentes e integrados. La erradicación de la pobreza debe ser la máxima prioridad. Es fundamental que la agenda para después de 2015 se centre en favorecer la calidad de vida de las poblaciones más desfavorecidas, atendiendo especialmente al acceso al agua potable, la nutrición, la salud y la educación. Es necesario también apoyar la iniciativa privada, pues debemos ayudar a los países en desarrollo a progresar por sí mismos iniciativas como los microcréditos son muy útiles para fomentar el desarrollo local, y también el apoyo a las PYME, que son, además, el motor principal del crecimiento económico. Por último, quisiera recordar que hoy, más que nunca, es indispensable llevar a cabo un control exhaustivo de la ayuda para asegurarnos de que los fondos que destinamos a la cooperación se gestionan adecuadamente y maximizar así su impacto.